sem lagt var fram á alþingi síðastliðið vor en hlaut ekki afgreiðslu það ástand sem nú ríkir á íslenskum fjármálamarkaði og leikið hefur afkomu margra lífeyrissjóða grátt kallar einnig á tilteknar breytingar á lögunum í fyrsta lagi er lögð til sú meginbreyting að þeim aðilum sem náð hafa sextíu ára aldri verði heimilt að taka út séreignarsparnað sinn í einu lagi í stað þess að dreifa greiðslum á sjö ár eins og kveðið

öðru lagi er lagt til með hliðsjón af sífellt hækkandi meðalaldri og bættri heilsu fólks að ekkert aldurshámark verði á því hvenær einstaklingur getur hafið töku lífeyris en í gildandi lögum er það hámark bundið við sjötíu og fimm ára aldur í þriðja lagi er í frumvarpinu að finna tillögur um nokkrar breytingar á þrítugasta og sjöttu grein laganna sem fjallar um fjárfestingarstefnu lífeyrissjóðanna þar er meðal annars lagt til að lífeyrissjóðum verði heimilt að fjárfesta fyrir allt

þess að einstaka sjóðir hafa jafnvel farið yfir tíu prósent mörkin án nokkurra viðskipta gera má ráð fyrir að þetta hlutfall verði tekið til endurskoðunar á ný þegar fjármálamarkaðurinn hefur náð ákveðnu jafnvægi að auki eru lagðar til nokkrar aðrar breytingar á þrítugasta og sjöttu grein sem miða að aukinni áhættudreifingu í fjórða lagi er lagt til að settar verði samræmdar reglur um fjárfestingarstefnu þeirra aðila sem hafa heimild til að taka við séreignarlífeyrissparnaði samkvæmt núgildandi lögum er séreignarlífeyrissparnaður í vörslu lífeyrissjóða háður sömu takmörkunum varðandi fjárfestingarstefnu og samtryggingarlífeyrissjóðir á meðan aðrir vörsluaðilar hafa ótakmarkað frelsi til að móta fjárfestingarstefnu sína jafnframt því að vera óháðir eftirliti fjármálaeftirlitsins hvað hana varðar þetta ójafnræði milli vörsluaðila sem bjóða upp á sambærilega þjónustu er talið miður heppilegt auk þess eru nú að koma í ljós ýmis dæmi þess að hið ótakmarkaða frelsi til fjárfestinga sem einstakir vörsluaðilar hafa notið hafi leitt til óvarlegra fjárfestinga með tilheyrandi skaða fyrir eigendur séreignarsparnaðarins því er lagt til bæði í varúðarskyni og til að gæta samræmis að allir vörsluaðilar séreignarlífeyrissparnaðar verði bundnir tilteknum lágmarksskilyrðum varðandi fjárfestingar það þýðir að fjárfestingarammi lífeyrissjóða gagnvart séreignarsparnaði verður rýmri frá því sem er í

átta án þess að þeim sé skylt að gera breytingar á samþykktum sjóðsins samkvæmt gildandi lögum eru mörkin tíu prósent þetta þýðir að þeir sjóðir sem eru reknir innan við fimmtán prósent mun samkvæmt tryggingafræðilegu mati munu